Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Državni zbor v skladu z Zakonom o varuhu človekovih pravic, vsakih šest let na predlog predsednika republike imenuje varuha človekovih pravic. Ta postopek pomeni veliko več kot izbiro najprimernejše kandidatke ali kandidata, za vodstvo neodvisne in avtonomne institucije, ki skrbi za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih oblasti. Odločanje o novem varuhu vsakič odpira tudi vprašanje o aktualnem stanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Tudi v naši državi, katere nastanek in pravna ureditev je tesno povezana s sklicevanjem na človekove pravice in svoboščine, stanje ni idealno in boj za te pravice še zdaleč ni končan. Socialne krivice in družbena neenakost, revščina, nespoštovanje pravic delavcev, sovražni govor in naraščajoča nestrpnost so samo nekateri izmed aktualnih izzivov s področja človekovih pravic, na katere Socialni demokrati nenehoma opozarjamo. V širšem kontekstu mednje sodi tudi vzpon politik, ki odrekajo človekove pravice določenim skupinam ljudi, nižajo dosežene standarde ter zlorabljajo jezik človekovih pravic za uveljavljanje zasebnih interesov. Dogajanje v mednarodni politiki, tudi v naši, neposredni evropski soseščini, nas Socialne demokrate dela zaskrbljene za človekove pravice in za njihovo dejansko moč vsakdanjem življenju. V demokratičnih državah imamo k sreči institucije, ki so zadolžene za uresničevanje človekovih pravic ter druge, ki sankcionirajo njihove kršitve, vendar pa že samo ime pove, da je mesto človekovih pravic predvsem in najprej pri ljudeh. Ključno je, da ljudje verujejo vanje in da so uslišani, predvsem takrat, ko so njihove pravice kršene. Varuh človekovih pravic mora biti pri tem njihov odločni zaveznik. Prav zato je pomembno, da je obraz varuha oseba, ki sama verjame v človekove pravice, ima posluh za ljudi in se je pripravljena izpostaviti zanje, zlasti za pravice družbeno prikrajšanih in ranljivih skupin. Poslanski skupini Socialnih demokratov na podlagi razgovora ter javne predstavitve gospoda Petra Svetine ocenjujemo, da kot kandidat za varuha, ki ga izvolitev v državni zbor predlagal predsednik republike, ustreza temu opisu. Sebe namreč vidi kot izrazitega praktika, ki je odprt za različne poglede, pa je odločen, ko se je potrebno zavzeti za človekovo dostojanstvo. Glede na napovedi drugih poslanskih skupin, lahko upravičeno pričakujemo, da bo Peter Svetina dobil zadostno število glasov, da postane peti varuh človekovih pravic v samostojni Republiki Sloveniji. Socialni demokrati mu želimo, da bi nadaljeval delo, ki se mu ga zastavili predhodniki, hkrati pa, da se bo uspešno spoprijel z vedno novimi izzivi na področju človekovih pravic in jih v prihodnjih šestih letih zagotovo ne bo zmanjkalo. Hvala lepa.